virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu og sjö um vörugjald lögum númer tuttugu

lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með frumvarpi þessu er lagt til að framlengdar verði um eitt ár þær tímabundnu undanþágur frá vörugjöldum og virðisaukaskatti sem gilda um tiltekin vistvæn ökutæki samkvæmt ákvæðum til bráðabirgða við lög númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu og sjö tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú og fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta að óbreyttu renna umræddar undanþágur út í lok árs tvö þúsund og átta nánar tiltekið er í umræddum ákvæðum um að ræða ívilnanir fyrir bifreiðar sem búnar eru vélum sem nýta rafmagn að verulegu leyti í stað bensíns eða dísilolíu bifreiðar sem hafa í för með sér hverfandi mengun og eru knúnar óhefðbundnum orkugjafa svo sem rafhreyfli eða vetni bifreiðar sem búnar eru vélum og